L'atmosfera di questa vittoria l'abbiamo sentita tutti già nello svolgimento del voto con inevitabili difficoltà, esso si è svolto tuttavia in modo ordinato, pacifico, gestito da un popolo consapevole e coraggioso, che sapeva di dover portare a buon fine un'occasione storica e irripetibile. Ma attenzione seppure la situazione è ormai avviata su binari difficilmente reversibili, siamo ancora in piena transizione e dobbiamo essere prudenti fino alla proclamazione ufficiale dei risultati. Questo non solo perché sarà lungo il percorso io spero non decenni verso un governo pienamente di civili e verso il cambiamento della Costituzione, ma anche perché l'avvio del cambiamento è avvenuto per merito innanzitutto dell'eroismo della San Suu Kyi, di tanti del suo partito e di tanti democratici che hanno subito sofferenze inaudite. Ma è avvenuto anche per un impulso dall'alto dello stesso regime che comunque non vuole mollare tutto il potere. Ora ha inizio un nuovo cammino la Birmania va sostenuta, anche per affrontare l'emergenza della guerra tra le varie etnie.